en flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir og steinunn þóra árnadóttir tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að hefja undirbúning að stofnun háskólaseturs á akranesi með áherslu á iðn og tæknigreinar auk almennra grunngreina háskólanáms ráðherra geri alþingi grein fyrir undirbúningsstarfinu og tillögum sínum um uppbyggingu háskólastarfs á akranesi fyrir fyrsta september tvö þúsund og átta á selfossi lögð áhersla á að efling menntastofnana og rannsóknasetra sem víðast um landið er eitt brýnasta mál landsbyggðarinnar reynslan hefur sýnt fram á kosti þess að heimamenn stjórni slíkri starfsemi að sem mestu leyti sjálfir og byggi þá á tækniþekkingu menningu atvinnulífi og auðlindum hvers héraðs um sig hér er hægt að benda á háskólana á hvanneyri bifröst og hólum blómlegt mannlíf byggist einmitt á menntun fjölbreyttri atvinnu og góðri almannaþjónustu enginn einn þessara þátta nægir til íbúum akraness hefur fjölgað um á annað þúsund manns á árunum nítján hundruð níutíu og sjö tvö þúsund og sjö og eru nú um sex þúsund þrjú hundruð fjörutíu og fimm ef með eru taldir íbúar

uppbygging atvinnulífs þar hefur að stórum hluta hvílt á aukinni stóriðju og atvinnugreinum henni tengdri það er því er afar mikilvægt að auka fjölbreytni í atvinnulífi á svæðinu efla menntunarmöguleika og almenna þjónustu við íbúana samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum könnunar sem samtök sveitarfélaga á vesturlandi létu gera á viðhorfum fólks til búsetuskilyrða á vesturlandi er ljóst að menntamálin eru mörgum þar ofarlega í huga á svæðinu sunnan skarðsheiðar lentu möguleikar á að afla sér háskólamenntunar í öðru sæti yfir þá þætti sem íbúarnir töldu helst ábótavant á svæðinu sama könnun leiddi í ljós brýna þörf fyrir iðnaðarmenn með framhaldsmenntun og ákveðnar vísbendingar um að skortur á iðn og tæknimenntuðu fólki hamlaði vexti almenns iðnaðar á akranesi

starfandi í iðnaðinum hefur verið á vinnumarkaði um allnokkurt skeið og komið sér þar fyrir til frambúðar það gefur augaleið að háskólasetur sem mundi færa námið til fólksins í stað hefðbundinnar skólasóknar sem hugsanlega hefði atvinnumissi og daglegan akstur frá heimili til skóla í för með sér ekki búferlaflutninga mundi gerbreyta aðstæðum fólks til að sækja sér slíka menntun ekki er vafi á því að stofnun háskólaseturs á akranesi yrði kærkomin viðbót við fjölbrautaskóla vesturlands sem þar er fyrir slíkar menntastofnanir mundu styðja vel hvor við aðra og ekki bara á sviði menntunar þótt sú samvinna yrði hvað dýrmætust ásókn fólks sem komið er af hefðbundnum framhaldsskólaaldri í nám við fjölbrautaskólann fer stöðugt vaxandi vel má hugsa sér að háskólasetur á akranesi gæti samnýtt ýmiss konar húsnæði með fjölbrautaskólanum og þannig mætti dreifa stofn og rekstrarkostnaðinum á fleiri hendur áratugahefð er fyrir öflugri og fjölbreyttri iðnmenntun á akranesi iðnnámið hefur þó átt undir högg að sækja síðustu missiri vegna þess að slíkt nám krefst almennt meiri kostnaðar á hvern nemanda en hefðbundið bóknám fjölbrautaskólinn hefur einmitt þurft að heyja stöðuga baráttu fyrir iðnnámi sínu og þeirri sérstöðu sem hann hefur haft á því sviði sókn er besta vörnin og áðurnefnd könnun sýnir mjög sterka löngun íbúanna á svæðinu eftir auknu framboði á háskólamenntun í heimabyggð háskólarnir á bifröst og hvanneyri hafa náð sterkri stöðu á sínum sviðum háskólasetur með kennslu og rannsóknir á þeim sviðum sem hér eru lögð til mundi auka enn fjölbreytni í tækni og háskólanámi í héraðinu háskólasetur á akranesi mundi styrkja þessa heildarmynd menntunar og bæta enn frekar búsetuskilyrðin og koma þar með til móts við eindregnar óskir íbúanna í þessu ört vaxandi byggðarlagi

tillögur hennar inn í gerð fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu frú forseti með þessu eru síðan fylgiskjöl bæði samþykktir og greinar frá frambjóðendum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frá félögum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á akranesi frú forseti ég legg áherslu á að þessi tillaga skiptir miklu máli þetta mál skiptir miklu máli fyrir íbúana og samfélagið á þessu svæði og ég hvet til þess að að lokinni þessari umræðu fari hún til meðferðar í

geti komið hér til afgreiðslu og samþykktar þingsins fyrir þinglok í vor þannig að hægt verði að hefja undirbúning að stofnun formlegs háskólaseturs á akranesi næsta haust eins og tillagan gerir ráð fyrir